Od všeobecných volieb v roku 2009 pretrváva v Albánsku politické napätie vyplývajúce z tesného volebného výsledku, ktorý porazené politické sily označili za volebnú manipuláciu. Albánski socialisti vedení Edim Ramom obviňujú predsedu vlády Saliho Berishu nielen z volebného podvodu, ale aj zo zodpovednosti za rozsiahlu korupciu a zhoršujúce sa životné podmienky obyvateľstva.

Policajný zásah s použitím vodných diel, slzotvorného plynu a streľby gumovými projektilmi si však vyžiadal štyri ľudské životy a viac ako 150 zranených. Brutalita policajného zásahu, ako aj skutočnosť, že Sali Berisha udelil všetkým členom bezpečnostných zložiek, ktorí sa zúčastnili na potláčaní demonštrácie, mimoriadne odmeny vo výške jedného mesačného platu, je jasným dôkazom toho, že si albánsky premiér kupuje priazeň silových zložiek a snaží sa ich získať pre svoju podporu a postaviť proti albánskemu ľudu. V slušných, civilizovaných krajinách o vláde obyčajne rozhodujú občania, voliči a nie podplatené silové či policajné zložky. Ak na túto elementárnu zásadu demokratického spôsobu vládnutia pán Sali Berisha zabudol, tak podľa môjho názoru nemá čo robiť na čele demokratického štátu. Myslím si, vážení, že nikto z nás nechce, aby sa nám v Európe začali presadzovať vlády, ktoré svoju moc budujú na volebných podvodoch, skorumpovaných policajtoch a ktoré sú reprezentované malými diktátormi, ktorí nevedia slušne odovzdať moc v štáte iným.